ja, hvala, za besedo. z vašim odgovorom nisem zadovoljen. Zdaj, najprej, v bistvu z drugim in tretjim razredom od petih, ne, namigujete na to, da razbremenjujete srednji razred. Samo opozoril bi vas na to, da je to fata morgana oziroma to je privid . Mi nimamo pet razredov in vsakem dvajset odstotkov ljudi, ampak je v zadnjem, razredu manj kot en odstotek ljudi, v prvem razredu jih je pa praktično šestdeset odstotkov. Dve tretjini ljudi v tej državi delata za manj kot povprečno plačo. In ta davčna reforma daje komu? Delavcu na minimalni plači ena cela šest evrov letno, se pravi za eno kavico, delavcu na povprečni plači, , ki je že med, zadnjo tretjino najboljše plačanih, daje dvanajst evrov na leto, potem pa pridemo do dvakratnika povprečne plače. Nad dvakratnikom povprečne plače je še pet odstotkov ljudi, pet odstotkov, petindevetdeset ima manj, ampak teh pet odstotkov pa dobi resne razbremenitve. Petinpetdeset, šestdeset, sedemdeset, osemdeset, devetdeset evrov na mesec in več. Se pravi , pet odstotkov razbremenjujete in temu pravite srednji razred. In, ta reforma, če gledamo samo dohodninski del, bo v proračun zarezala za sto sedemintrideset milijonov, medtem ko na drugi strani povsod manjka sredstev. Če govorimo o inženirjih in razvojnikih s takim proračunom za znanost in raziskovanje , ti ljudje ne bodo nič na boljšem oziroma bodo še naprej raziskovali za tisoč, tisoč dvesto, tisoč tristo evrov in podobno. Ne bodo na boljšem upokojenci. V proračunu imamo denarja za mogoče en dom za, za starejše in nič več. Ne bo, na boljšem gospodarstvo, ne bo manj izseljevanja. Glejte, a mislite, da se bo kakšen inženir, ko bo dobil deset evrov povišice ali pa dvanajst ali pa petnajst, zaradi te davčne reforme k svoji plači, ne bo izselil iz države? Nobenega faktorja to nima. Edino, kar ima učinek, je razbremenitev plač pet odstotkov najbolje plačanih in, seveda potešitev delodajalcev, ki bodo na ta način prihranili v svojih žepih, vzeli pa iz državnega. Ampak, ...